Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al señor Cortés Lastra por su excelente informe. América Latina es una de las regiones del mundo que más ha crecido en los últimos años. Como primer donante mundial, la Unión Europea ha contribuido en gran medida a este desarrollo y no es ahora el momento de retirar la ayuda de golpe, sino de hacerlo gradualmente, de tal manera que estos países puedan consolidar su Estado de Derecho y seguir reduciendo las cifras relativas a la pobreza. Es necesario mantener los importes de la ayuda a la cooperación con América Latina pues, a pesar de estar consiguiendo unas tasas de crecimiento regional superiores al 4 tiene las mayores bolsas de pobreza del mundo y las mayores tasas de desigualdad económica y social.